Gospodine predsjedniče, podržavam svaki projekt koji ima za cilj olakšati nastup naših poduzeća na zajedničkom tržištu, naročito ako se radi o malim i srednjim poduzećima koja su nositelji gospodarskog oporavka. Iako je razvoj ovakvih alternativnih rješenja poželjan držim da nam je ipak glavni prioritet raditi na informiranju i osposobljavanju zaposlenika u državnim upravama kako bismo na taj način smanjili količinu sporova u primjeni europskog zakonodavstva. Također potrebno je i dalje raditi na reformi naših pravosudnih sustava jer su još uvijek prespori i neučinkoviti u zaštiti prava građana. U protivnom ne vjerujem da ćemo biti u mogućnosti previše olakšati nastup naših poduzeća na zajedničkom tržištu.